Sto milionów ofiar.

Otóż konstytutywnym elementem komunizmu było kłamstwo, kłamstwo posunięte do niewyobrażalnych rozmiarów.

Odwracali znaczenie słów, odwracali znaczenie pojęć, które są utrwalone kulturowo w naszej europejskiej kulturze.

Popatrzmy na siebie, Szanowni Państwo, popatrzmy na debaty, które tutaj odbywamy, na debatę, która dzisiaj toczyła się o Polsce.

Chodzi o odwrócenie znaczenia słów, a to odwraca kierunek rozwoju ludzkości.